Hvala lepa za besedo. Nimam kaj, zanimiva razprava kolega Nemca, ki, razpravlja oziroma primerja, javno zobozdravstvo in sprašuje poslance oziroma državljane in državljanke, če še kdo hodi, k v javno zobozdravstvo? Ja, jaz moram reči, jaz še vedno hodim na javno zobozdravstvo. In, bojim se, če se bo kdaj šolski sistem tako spremenil, kot se je spremenilo, ko danes mogoče resnično, veliko naših državljanov ne more priti več do zobozdravstvenih storitev. Pa da se vrnem na današnjo temo. Ustava Republike Slovenije v sedeminpetdesetem členu določa obveznosti države, da ustvarja potreben pravni okvir za ustanovitev in delovanje zasebnih šol in da prizna javno veljavnost izobrazbe pridobivanje v zasebnih šolah. Seveda je to na deklaratorni ravni povsem lepo zapisati in prebrati. Pri implementaciji teh določil v prakso pa se rado zaplete. Kaj hitro se začnejo polarizirati strokovna in pravna mnenja, politična stališča in seveda se začnejo izpostavljati vprašanja glede zagotavljanja finančnih sredstev. Mislim, da je skrajni čas, da presežemo to našo ozkost in za dobro naših zanamcev vzpostavimo kar najbolj učinkovit, pregleden in kakovosten šolski sistem. Sistem, ki bo dodana vrednost na področju izobraževanja otrok in mladine. Po mojem prepričanju mora izobraževanje temeljiti na vsem dostopnem javnem šolskem sistemu, kar pa ne pomeni, da s tem izključujem zasebne šole. Ravno nasprotno. Zasebne šole, ki izvajajo javno veljavne šolske programe, so dobrodošla konkurenca javnemu šolstvu za dvig kakovosti njihovega dela, vendar moramo postaviti jasna pravila. Kot smo že v uvodu lahko ugotovili, nam to zapoveduje tudi ustava, zato je skrajni čas, da postavimo organizacijsko pravni okvir, ki bo zadostil vsej pravni regulativi in družbenim potrebam. Ne bom se vračala v preteklost in iskala krivce, zakaj do realizacije te ustavne določbe in odločbe ustavnega sodišča, še nismo povsem implementirali v našo šolsko zakonodajo, ostaja pa dejstvo, da smo v Stranki modernega centra že v prejšnjem mandatu pripravili ustrezno, po mojem mnenju optimalno sredinsko rešitev, ki bi zadovoljila vse pravne vidike in potrebe. Predlagana formula stoodstotno financiranje obveznega dela, programa in petinosemdeset financiranje razširjenega dela programa bi omogočila zasebnim šolam kvalitetno izvajanje šolskih programov. Ohranila bi njihove specifike in prispevala k večji konkurenčnosti na tem področju, porabljena sredstva pa ne bi bistveno vplivala na sistem javnega šolstva. Pri tej rešitvi pa je pomembno pravilo, da zasebna šola za isto storitev ne more biti financirana iz dveh virov. Sedanji predlog novele ZOFI predlaga stoprocentno financiranje obveznega programa in ničodstotno financiranje razširjenega programa v zasebnih šolah. Prav tu pa je bistvena razlika v primerjavi s prejšnjim našim predlogom. Novela ZOFI, ki je danes pred nami, pa poleg novega načina financiranja še jasneje postavlja ločnico med javno veljavnim programom in programom zasebnih šol, ki to veljavnost pridobijo preko ugotovitve strokovnega sveta za izobraževanje. Določa tudi kriterije, po katerih se bodo programi zasebnih šol razlikovali od javno veljavnih programov, in s tem bogatili izobraževanje. Ureja tudi sistem spreminjanja in ocenjevanja novouvedenih javno veljavnih programov in sankcije v primeru nezagotavljanja enakovrednega izobrazbenega standarda. Prav tako se dodajajo novi pogoji, ki jih bodo zasebne šole morale izpolnjevati, da bodo upravičene do financiranja iz javnih sredstev, in sicer: vpisane bodo morale biti v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, vpisni pogoji bodo morali biti določeni tako, da bodo zagotavljali vpis učencev in dijakov ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugačno ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost in tako dalje, kar se meni zdi tudi prav. Vse te rešitve je vsebovala že novela zakona ZOFI, ki jo je v prejšnjem mandatu predlagala Stranka modernega centra. V nadaljevanju novele pa je opredeljenih še nekaj novih določil, ki zaokroženo urejajo to področje z namenom zadostitve zahtevam odločbe ustavnega sodišča. Skratka, kot sem že večkrat poudarila: dogovore, pogodbe in odločbe je potrebno spoštovati in izvajati. To je osnova za delovanje vsake pravne države in za naše nadaljnje strokovne ter politično odločanje. Tudi tej odločbi ustavnega sodišča je potrebno v celoti slediti in jo uresničiti. Upam, da bo predlagana novela prestala formalni in materialni preizkus na zakonodajno-pravni službi o izpolnjevanju zahtev prometne odločbe. Prav tako upam, da bomo vsi skupaj zmogli dovolj empatije, energije, volje ter politične modrosti za dokončno rešitev tega problema. Na zaključku pa bi rada ponovno poudarila, da se zavzemam za dvig kvalitete obstoječega izobraževalnega sistema, ki bo prijazen za učence, učitelje in starše, ki bo zadovoljeval vse potrebe za nadaljnje šolanje glede njihovih želja in potencialov. Prav tako pa, da bo dostopen za vse. Zasebne šole morajo biti zdrava konkurenca javnim šolam, nikakor pa jih ne morejo nadomestiti in prevzemati njihove celovite vloge v izobraževalnem sistemu. Hvala lepa.